um skipasafn íslands í reykjanesbæ það er alþingi álykti að fela mennta og menningarmálaráðherra að ganga til samninga við reykjanesbæ um skipasafn íslands þar sem grunnur safnsins yrðu skipalíkön gríms karlssonar skipstjóra og módelsmiðs í duushúsum það er svo að við íslendingar státum okkur af snorra sturlusyni og þætti hans í íslenskum fornbókmenntum og vekjum gjarnan athygli á því að hann hafi verið sagnamaður á heimsmælikvarða í sögu fiskiskipa íslendinga smíði á skipalíkönum af fleiri hundruð íslenskum fiskiskipum eigum við okkar snorra sturluson sem er grímur karlsson skipstjóri og módelsmiður í njarðvíkum

eru stundum talin hafa karma sál þau séu háð örlögum og tilfinningu um sjómenn bátsins og aðra sem koma við sögu leysa úr læðingi aflið sem býr í því umhverfi sem báturinn hýsir leggja bátunum lið með því að gefa sig þeim og vera hluti af þeim komust til vits og ára frá fátækt til velferðar frá moldarkofum til best byggðu íbúðarhúsa jarðarinnar vegna sjósóknar við ísland öll uppbygging íslands á tuttugustu öldinni er meira og minna í skjóli sjávarútvegsins sem gefur okkur sextíu prósent af þjóðartekjunum og hefur haldið vel verndarhendi yfir íslenskri þjóð á undanförnum árum þegar illa hefur árað en þá bregst ekki sjávarútvegurinn það er mikilvægt að fetaleiðina fram á við í slíki uppbyggingu skipasafns koma því fyrir í myndarlegu safni það er víða til húsnæði sem hentar undir slíkt notað húsnæði sem er nánast ekki neitt gert í í dag en gamalt húsnæði sem er fýsilegt til þess að setja slíkt í vegna þess að það kostar lítið þar gæti verið hægt að safna saman ýmsum hvunndagshlutum úr sjómennskunni úr útgerðinni bæði hlutum vélarhlutum tækjum og tólum

sem fylgja hverjum einasta bát við íslandsströnd þetta er hugmyndin að koma þessu fram bátasafn gríms karlssonar í duushúsum það hýsir um hundrað skipslíkön sjálfur hefur grímur smíðað hátt á þriðja hundrað skipslíkön sem er einsdæmi í heiminum þó það væru ekki nema hundrað þá er það líka einsdæmi í heiminum þessa snilld eigum við að opna almenningi hafa burð í skipasafni íslands og þá værum við að gera myndarlega hluti spennandi hluti sýna ræktarsemi við höfuðatvinnuveg íslendinga höfuðatvinnuvegi sem veldur því að við búum við öflugt skólakerfi öflugt heilbrigðiskerfi og svo framvegis þetta er sagan þetta er handverkið þetta er verkvitið og reynslan það er það sem hefur dugað okkur íslendingum best þess vegna er þessi tillaga sett fram um skipasafn íslands í reykjanesbær